hún er flutt af öllum þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og er hér flutt í annað sinn en hún var lögð hér fram í fyrsta skipti á síðasta vetri tillagan felur það í sér að alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að setja á fót loftslagsráð sem hafi eftirtalin verkefni a að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og annarra efna sem haft geta skaðleg áhrif á andrúmsloft og loftslagsþróun b að meta líkleg áhrif loftslagsbreytinga á þjóðarhag og þjóðaröryggi c að vera til ráðgjafar um rannsóknaþörf og viðbrögð á sviðum sem mestu varða meðal annars um mannvirkjagerð skipulag byggðar samgöngur atvinnuhætti og þróun lífríkis d að miðla fræðslu og rækja alþjóðatengsl sem orðið geti viðfangsefnum ráðsins til framdráttar e að beina að eigin frumkvæði tilmælum til opinberra aðila og annarra eftir því sem tilefni þykja til í loftslagsráði eigi sæti samkvæmt tilnefningu fulltrúar þingflokka á alþingi sambands íslenskra sveitarfélaga ráðuneyta opinberra stofnana samtaka á vinnumarkaði og umhverfisverndar og neytendasamtaka umhverfisráðherra á samkvæmt tillögunni að skipa formann ráðsins og sömuleiðis að veita því nauðsynlega aðstöðu og gert er ráð fyrir samkvæmt tillögunni að kostnaður við störf ráðsins verði greiddur úr ríkissjóði síðan er niðurlag tillögu textans með þeim hætti að það sé gert ráð fyrir að eigi sjaldnar en annað hvert ár skili loftslagsráð skýrslu um störf sín sem verði kynnt alþingi og að skipan og starfshættir loftslagsráðs skulu endurmetin ekki síðar en að fimm árum liðnum hæstvirtur forseti tillaga þessi er í samræmi við þau sjónarmið sem hafa má segja náð eyrum heimsbyggðarinnar og eru nú á dagskrá allra ríkisstjórna meira eða minna um veröld víða við þekkjum það af umræðunni að loftslagsvandamálin og hlýnun lofthjúps jarðar eru eitt brýnasta vandamál sem þjóðir heims glíma við sameinuðu þjóðirnar hafa tekið forustu í vinnunni við að takast á við hlýnunina og snúa af þessari þróun sem við höfum verið á á vegum sameinuðu þjóðanna og síðan hefur hver fundurinn rekið annan og nú starfar gríðarlega mikil vísindanefnd fyrir sameinuðu þjóðirnar sem hefur komist að þeirri niðurstöðu að það þurfi að grípa til verulegra róttækra aðgerða til þess að koma í veg fyrir frekari hlýnun lofthjúpsins vísindanefnd sameinuðu þjóðanna telur að hlýnunin megi ekki fara yfir tvær gráður frá því sem var í upphafi iðnbyltingar og hún segir jafnframt að til þess að ná því eða til fjörutíu prósent fyrir árið tvö þúsund tuttugu síðan þessi tillaga var lögð fram hérna síðasta vetur hefur auðvitað ýmislegt gerst hæstvirtur forseti meðal annars það að haldið var aðildarþing loftslagssamningsins í balí í desember síðastliðinn og til þessa þings fóru fulltrúar ríkisstjórnar íslands loftslagsstefna ríkisstjórnarinnar í balí var kynnt raunar seinna en mér hefði fundist þörf á og sú stefna fékk ekki nægilega umræðu að mínu mati hvorki hér í sölum alþingis né jafnvel úti í samfélaginu en það má segja að ríkisstjórnin hafi ákveðið að

sé ríkisstjórnin sammála um að það þurfi að tryggja að hlýnunin verði ekki meiri en tvær gráður miðað við upphaf iðnbyltingar það beri að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um tuttugu og fimm til fjörutíu prósent fyrir tvö þúsund tuttugu það sé nauðsynlegt að allar þjóðir heims séu með um á vettvangi loftslagssamnings sameinuðu þjóðanna sem gerður var í ríó nítján hundruð níutíu og tvö meðal þess sem þessi ríkisstjórn vill gera er fjallað um að það þurfi að taka tillit til sérstöðu landa þar á meðal okkar lands auðvitað og efnahagslegrar stöðu þessa lands okkar í þeim orðum felast að mínu mati yfirlýsingar um það að undanþáguákvæði á borð við kyoto ákvæðið alræmda vil ég segja undanþáguákvæðið sem kallað hefur verið hið íslenska ákvæði verði áfram við lýði ríkisstjórnin hefur lagt til að farin verði

má segja kvóta og séu þá teknir út úr

þetta er hugmynd sem ég er mjög mótfallin sú hugmynd er

stjórnkerfisins sem heitir upp á ensku center for clean air policy sem hefur mælt fyrir þessari stefnu

viðskiptaheimurinn sem hefur svona gengið fram fyrir skjöldu og þróað þá hugmynd sem nú gengur undir heitinu geiranálgun ég hef svo sem ekki heyrt hæstvirtur umhverfisráðherra úttala sig beinlínis um það hvort hún sé hlynnt því eða ekki en hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur lýst sig hlynntan því að það sé farin sú leið þá telur ríkisstjórnin að það sé hægt að fara í aðgerðir á borð við það að skógur og votlendi verði metin til bindingar rannsóknir verði gerðar á föngun og förgun kolefnis og sömuleiðis að ísland taki þátt í því að helminga eyðingu regnskóganna allt er

brýn til þess að virkja sem flesta í þeirri vinnu sem fram þarf að fara það er ljóst að ríkisstjórnin ein og sér þar sem uppi eru mjög ólík sjónarmið yrði betur í stakk búin til þess að ná almennri sátt út í samfélagið að mínu mati ef ráð af þessu tagi væri til staðar ég teldi að hæstvirtur umhverfisráðherra hefði í ráði af þessu tagi verulega öflugan stuðningshóp við þau sjónarmið sem mér heyrist hún tala fyrir og eins og ég hef getið hér áður um í þessum ræðustóli þá er þar nokkur munur á hvernig hæstvirtur umhverfisráðherra talar annars vegar og svo hæstvirtur forsætisráðherra og jafnvel aðrir ráðherrar sjálfstæðisflokksins hæstvirtur iðnaðarráðherra er svo einhvers staðar á milli og slær eins og pendúll í og úr hann er réttu megin er hér hrópað en það er spurning um það

þessu tagi gætu verið öflugur bandamaður fyrir þá einstaklinga hvort sem þeir sitja í ríkisstjórn eða úti í rannsóknarstofnunum samfélagsins eða stjórnsýslustofnunum sem vilja að hér sé gætt ýtrustu varkárni og íslendingar verði með í þeirri vegferð sem mannkyn allt þarf að fara í nokkrar þjóðir eru lagaðar af stað og hafa gengið fram fyrir skjöldu og standa sig vel ég nefni noreg og það má nefna fleiri þjóðir innan evrópusambandsins evrópusambandið hefur sem heild ákveðinn skilning á málinu og hefur sett sér stefnu sem er metnaðarfull en engu að síður sjá menn strax að það er afar erfitt að fylgja þeirri stefnu þegar við erum að ræða stefnu sem þarf að fara í er það auðvitað nauðsynlegt að búa til samstöðu í samfélaginu um aðgerðir sú samstaða er ekki til í samfélagi okkar hér eru enn gríðarlega ólík sjónarmið og það er mjög langt í land með að salta þau ég hvet nú til þess að hæstvirtur umhverfisráðherra og hæstvirt ríkisstjórn taki til skoðunar þessa tillögu til þingsályktunar líti á hana sem innlegg í lausn á þessum vanda sem við eigum við að glíma og þeim vanda sem við höfum hér heima fyrir það er að hér þurfi að ná sátt um sameiginlega leið ég þykist vita að inni í þeim ráðherrahópi sem hæstvirtur umhverfisráðherra hefur skipað til þess að taka á þessum málum fyrir okkar hönd séu ólík sjónarmið jafnvel hver höndin upp á móti annarri án þess að ég hafi fengið að kíkja þar inn fyrir dyr en ég teldi að allir þeir fulltrúar sem gert er ráð fyrir samkvæmt tillögunni ættu sæti í loftslagsráði mundu verða sterkir bandamenn í baráttunni ég bendi líka á hæstvirtur forseti að tillögunni fylgja tvö fylgiskjöl annars vegar mjög athyglisverð grein sem byggir á erindi sem flutt var á orkuþingi samorku tólfta og þrettánda október tvö þúsund og sex það er birna sigrún halldórsdóttir sem er sérfræðingur hjá umhverfisstofnun sem á heiðurinn af því erindi og þeirri samantekt sem þar er en þar er fjallað í myndum og máli um útstreymi þar er birt útstreymisspá og fjallað á fremur tæknilegan hátt um það hvernig þróunin hefur orðið hér á landi hvernig hana yrði með þeim stóriðjuáformum sem eru enn í pípunum og hvernig hún yrði án stóriðjuáformanna sömuleiðis er hér að finna fylgiskjal sem er greinlega eftir hjörleif guttormsson sem fjallar um ósjálfbæran hagvöxt og loftslagsbreytingar og þar er fjallað um málasviðið út frá

og viðbrögðin í sögulegu ljósi og ört vaxandi mengun sem við er að glíma hæstvirtur forseti lífríki jarðar er í verulegri hættu við erum aðilar að fleiri samingum en loftslagssamningnum ég nefni hér samninginn um líffræðilegan fjölbreytileika sem er í mínum huga grunnurinn undir þá stefnu sem þarf að keyra í bæði atvinnumálum og náttúruverndarmálum við þurfum að átta okkur á því hversu samtvinnaðar ákvarðanir þarf að taka hér í samfélagi okkar ég nefni atvinnumálin sérstaklega vegna þess að í pípunum eru gríðarlega miklar framkvæmdir ef þær

og ég vil líka nefna olíuleit á drekasvæðinu sem ég hef haft áhyggjur af og lýsti sjónarmiðum mínum hér úr þessum ræðustól þegar við voruma á fjalla um fjárlagatillögur ríkisstjórnarinnar eins og menn vita eru gríðarlegir fjármunir eyrnamerktir á næsta ári og næstu árum í olíuleit á drekasvæðinu án þess að um það hafi farið fram nokkur umræða eða umfjöllun hvorki hér í þessum þingsal né heldur sýnileg úti í samfélaginu neitt svo heitið geti þannig að atvinnustefna og uppbygging atvinnuveganna þarf að haldast í hendur við þá umræðu sem við erum að fjalla um í náttúruverndarmálum og þess vegna nefni ég samninginn um líffræðilegan fjölbreytileika vegna þess að atvinnuuppbygging af því tagi sem ég hef nefnt hér olíuvinnsla olíuhreinsun stóriðja hvort sem það er álframleiðsla eða annar orkufrekur iðnaður allt setur þetta í uppnám okkar náttúru og þau skilyrði sem lífríki íslands eru búin hér verður að stemma á að ósi og sjá til þess að hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar sé viðhöfð í stjórnsýslunni allri og í ákvarðanatöku ríkisstjórnarinnar þar þarf að samþætta umhverfismál öllum ákvörðunum hvort sem það eru efnahagslegar ákvarðanir eða atvinnulegs eðlis þetta helst allt í hendur félagsleg áhrif stórvirkjana eða stóriðjunnar eru kunn þau þarf að kortleggja á sama hátt og áhrifin á umhverfið af stóriðjunni og stórvirkjunum og þá eru efnahagslegu áhrifin ekki undanskilin þessir þrír þættir þurfa að fléttast saman í eina heild og við allar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar þarf að skoða samspil þessara þriggja þátta ég tel að sú tillaga sem ég hér hef talað fyrir um loftslagsráð sé liður í þeirri viðleitni að taka meðvitaðar ákvarðanir um umhverfismál átta sig á því hversu víðfeðm áhrifin af ákvörðunum okkar eru viðurkenna umhverfisþáttinn og tryggja að hann sé jafnrétthár öðrum þáttum við ákvarðanatöku hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið verði látið ganga til annarrar umræðu og háttvirtur umhverfisnefndar